Pane předsedající, já bych chtěla vysvětlit, proč jsem nakonec také tento návrh podpořila. Nejde jen o důstojné pracovní podmínky a sociální zabezpečení, ale podle mého názoru jde především o bezpečnost dopravy. V rámci širšího kompromisu jsem nakonec podpořila návrh, podle kterého by řidiči měli trávit řádný víkendový odpočinek mimo kabinu, ale zkrácený odpočinek by i nadále měli trávit a mohli mít tuto možnost v kabině. Zároveň považuji za klíčové, aby napříč EU byla dostupná dostatečně vybavená parkoviště, která by řidičům poskytovala slušné zázemí. Toto zlepšení pro řidiče totiž zdaleka nezáleží jen na podmínkách, které jim mohou zajistit zaměstnavatelé, ale musí zde pomoci i infrastruktura v rámci celé EU. Dostupnost a vybavenost dnešních parkovišť je opravdu tristní a je potřeba, aby se zde vybudovala nová parkoviště a sociální zajištění.